Panie Przewodniczący! Żeby można było mówić o danym kraju, że spełnia warunki dojrzałej demokracji nie wystarczy stwierdzić, że przeprowadzane są tam powszechne, tajne, równe i uczciwe wybory do ciał przedstawicielskich, w pierwszej kolejności do parlamentu. Niezbędne jest też stwierdzenie, że respektuje się tam prawa mniejszości. Myślę, że miejsce, w którym dziś dyskutujemy jest najwłaściwsze, aby wspomnieć o tym, że 17 marca parlament Republiki Litewskiej znowelizował ustawę o oświacie, która niestety metodami administracyjnymi zdaje się łamać prawa mniejszości, w tym wypadku między innymi mniejszości polskiej, zmierzając do asymilacji

Wystarczy wspomnieć, że ustawa o oświacie prowadzi do tego, aby narzucić jednakowy program nauczania we wszystkich szkołach, także w tych, w których uczą się tylko dzieci mniejszości narodowych.

Pod pretekstem tak zwanej optymalizacji sieci szkół w małych miejscowościach mają być zamykane szkoły mniejszości narodowych, w tym szkoły polskie, i pozostawione tam tylko szkoły litewskie.